Wenn jene Staaten, die die meisten Fälschungen liefern, gar nicht Mitglied sind, dann geht die gesamte Koalition der Willigen hier ins Leere. Das ist sinnlos, macht uns aber enorme Probleme, wenn es um Grundrechtsfragen geht. Das ganze Abkommen ist gekennzeichnet durch einen extremen Mangel an Rechtssicherheit. Wir haben völlig offene Formulierungen, aus denen man alles und nichts machen kann. Das ist nicht das, was die europäische Wirtschaft braucht und brauchen kann im Wettbewerb. Insofern gehen Sie auch in dieser Richtung völlig falsch mit ACTA.

Das ist etwas, was man eine Privatisierung des Rechts nennen würde und was absolut inakzeptabel ist.

Auf den EuGH zu warten, ist völlig sinnlos.